Nemcsak egy jogszabályokon alapuló gazdasági együttműködési formaként tekintettek tehát a magyarok az Unióra, hanem egy olyan közösségként, mely értékek mentén működik. A Lisszaboni Szerződés írországi jóváhagyása öröm számunkra, mert általa értékeink méltó helyre kerülnek az alapító szerződésben, és ezen értékek közé immár kimondottan is bekerül a kisebbségekhez tartozó személyek jogainak elismerése. Ezért emeltem fel a kék kártyámat, elnök úr, az előbb, amikor Szegedi képviselő úr hozzászólt. Azt szerettem volna akkor megkérdezni tőle, hogy vajon olvasta e a Lisszaboni Szerződést, mert ha olvasta volna, akkor valószínűleg ismeri ezt az általam idézett cikket a kisebbségekről. Magyarország polgárai abban bíznak, hogy az Unió a szerződés hatálybalépésétől fogva fogékonyabbá válik a kisebbségekkel kapcsolatos problémákra és egyszer s mindenkorra elfogadhatatlanná válnak a szlovák nyelvtörvényhez hasonló esetek. Nem csak a jog betűje miatt, hanem az Unió szellemiségéből fakadóan is éreznie kell mindenkinek minden európai polgár közös ügye, hogy a kisebbségek szabadon, korlátozásoktól mentesen használhassák anyanyelvüket s otthon érezhessék magukat szülőföldjükön. Meggyőződésem, a Lisszaboni Szerződés abban is segítségünkre lesz, hogy az Unió intézményei jobban megértsék, az értékeinket az Unión belül is meg kell védeni, s megsértésük esetén automatikusan fel kell lépni. Nem lehet kettős mérce, kedves szocialista, liberális és független képviselőtársaim értékekre hivatkozunk, ha az érdekeink úgy diktálják, elfelejtjük őket, ha az az előnyösebb.